Lep pozdrav vsem! Otroci s posebnimi potrebami so specialna zakonska materija, in in sicer je področje urejeno v zakonu o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami. Med drugim navedeni zakon v drugem členu opredeljuje otroka s posebnimi potrebami. To je tudi otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu s predpisi, ki ki urejajo predšolsko vzgojo. Logoped je strokovnjak z univerzitetno izobrazbo, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst motenj govorno-jezikovne komunikacije. Pravočasna logopedska obravnava omogoča posamezniku učinkovitejši razvoj govorno-jezikovne komunikacije in celotne osebnosti ter uspešnejše vključevanje v ustrezne oblike izobraževanja in socialno okolje. Vedno bolj se poudarja pravilna komunikacija med ljudmi. Komunikacija med otroki in vzgojitelji je lahko zelo kompleksna in nerazumljena oziroma otežena. Vsak starš najbolje razume svojega otroka, saj sta en na drugega navajena. Ko pa pride otrok v stik z drugimi osebami, pa je pod velikim vprašajem njegova razumljenost. Po sedanji ureditvi se logopedska obravnava v vrtcih izvaja pri otrocih, ki imajo s strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ali pediatra. Pa me zanima, koliko študentov je dokončalo študij logopedije in surdopedagogike v času, odkar se izvaja študij. Ali ministrstvo razpolaga s podatki, če imajo osebe z nazivom profesor logoped pedagog težave z vstopom na trgu dela? Koliko je otrok v javnih in zasebnih vrtcih v Republiki Sloveniji, ki potrebujejo pomoč pri preprečevanju in odpravljanju vseh vrst motenj govorno-jezikovne komunikacije? Ali število tovrstnih otrok z leti narašča? Zanima me tudi, ali je po oceni ministrstva trenutna ureditev ustrezna. Ali vodstveni kader v vrtcih na ministrstvo naslavlja prošnje po dodatnih delavcih, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko? In pa zanima me tudi, kakšno je stališče ministrstva glede na to, da imamo izšolan kader, do predloga, da bi se v vsakem javnem vrtcu zaposlil po en logoped, ki bi skrbel za komunikacijske sposobnosti otrok v najzgodnejših letih razvoja?